L'educazione e le vie legali per accedere alla formazione, all'educazione e al lavoro si rivelano come una strategia win win, quella cioè che consente a molte di queste persone, immigrati o anche in condizioni di emergenza rifugiati, di poter accedere a un'opportunità di vita, ma anche alle nostra società invecchiate di avere competenze in internazionalizzazione e capacità

Vorrei ricordare anche che è stato importante, per esempio, approvare la direttiva, l'altro giorno qui in plenaria, sulla possibilità, certo non permanente, ma almeno finalmente si aprono le porte per i ricercatori, gli studenti, i volontari e i tirocinanti.